Doamnă președintă, dreptul este arta binelui și a echității, spuneau romanii, iar știința politică ne spune că votul popular este fundamentul unei democrații și legea este garantul acestui fundament. Din păcate, sistemul de justiție din Moldova a încălcat voința populară exprimată prin vot, interpretând abuziv legea electorală și anulând votul populației din Chișinău. Nici binele și nici echitatea nu s au regăsit în deciziile tribunalelor, iar sistemul de justiție a făcut pur și simplu jocuri politice. Andrei Năstase, câștigătorul categoric al alegerilor din Chișinău, a făcut ceea ce face fiecare dintre noi în ziua alegerilor invităm oamenii să își exercite dreptul civic de a vota.

Asta nu este campanie sau propagandă electorală, la care se referă formula agitație electorală din legea moldovenească. De fapt, speriată de victoria opoziției, puterea reală din Moldova, adică Vladimir Plahotniuc și acoliții săi, s a bazat pe un aliat de nădejde justiția controlată. Iar aceasta a apelat la interpretări absurde, cu un singur scop să anuleze voința populară. O putere politică și o justiție care își disprețuiesc profund propriul popor Uniunea Europeană nu poate asista nepăsătoare la o astfel de batjocorire a votului popular.